breytingu á tuttugustu og öðrum viðauka við e e s samninginn og fella inn í samninginn tilskipun númer tvö þúsund og fjögur tuttugu og fimm um yfirtökutilboð eins og með fyrri ákvarðanir er gerð grein fyrir efni ákvörðunarinnar í tillögunni og er hún prentuð sem fylgiskjal með henni ásamt þeirri tilskipun sem hér um ræðir tilskipunin miðar að því að samræma og styrkja reglur um yfirtökutilboð í evrópu og tryggja jafna meðferð og aukin réttindi hluthafa í yfirtökum þetta eru

tilboða en aðildarríkjum er heimilt að setja fleiri skilyrði og strangari ákvæði en kveðið er á um í tilskipuninni þá er fjallað um tilboðsskyldu skilyrði um lágmarksverð í tilboði og greiðslumáta sem og upplýsingagjöf tilboðsgjafa tilskipunin fjallar einnig um skyldu stjórnar í félagi sem tilboð tekur til loks er kveðið á um að setja skuli reglur um samkeppnistilboð breytingar á tilboði og afturköllun tilboðs sem og upplýsingaskyldu tilboðsgjafa varðandi niðurstöðu tilboðs tilskipunin hefur að mestu verið innleidd með lögum frá alþingi númer þrjátíu og eitt tvö þúsund og fimm um breyting á lögum númer þrjátíu og þrjú tvö þúsund og þrjú um verðbréfaviðskipti viðskiptaráðuneytið vinnur að innleiðingu þeirra ákvæða sem ekki hafa þegar verið leidd í íslenska löggjöf ég legg til herra forseti að að lokinni þessari umræðu verði tillögunni vísað til síðari umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar